W zeszłym tygodniu zorganizowałam w Parlamencie debatę na ten temat.

Data publikacji dyrektywy została przesunięta na pierwszy kwartał przyszłego roku, więc jest jeszcze trochę czasu na konsultację, a my musimy bardziej włączać naszych obywateli, w tym środowiska eksperckie, w tworzenie prawa, po to, aby było ono rzeczywiście jak najlepsze.